Monsieur le Président, très rapidement, je suis vraiment désolée de la panne de train qu'il y a eu hier et je comprends le désagrément pour les collègues et surtout pour l'ensemble des collaborateurs. Mais nous sommes ici au Parlement européen et nous devons respecter les traités, donc je voudrais simplement rappeler, chers collègues, que le siège de Strasbourg est aujourd'hui le siège du Parlement européen et que nous devons avoir cela à l'esprit.